Señor Presidente, señor Comisario, ¿el mercado único digital es una oportunidad? Sí, pero no queda ni muchísimo menos poco tiempo para que sea una realidad cercana hay 100 millones de europeos que no tienen acceso hoy a internet el 12 de las empresas europeas no comercian o no tienen posibilidad de comerciar por internet y solo un 12 de los europeos realizan compras en otros Estados miembros distintos al suyo propio. Señor Comisario, no habrá un verdadero mercado único digital si no se incorporan a él de una manera rápida y eficiente las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 90 de los empleos en la Unión Europea. Y, para ello, falta una estrategia, un verdadero plan de actuación que esté políticamente coordinado, que esté fuertemente financiado y que se aplique rápidamente, porque Europa está perdiendo una vez más el tren —el tren, en este caso, del mercado único digital, porque hay muchas zonas económicas, distintas de la Unión Europea, que nos llevan mucha ventaja en este campo— y eso tenemos que corregirlo. Y para todo ello necesitamos que su sucesor, señor Comisario, se coordine con el nuevo Comisario de Empleo para utilizar los fondos de formación a fin de hacer accesible a las pequeñas y medianas empresas el comercio electrónico